W tej roli apeluję o dalsze, bardzo dogłębne konsultacje i sprawne działania w sprawie digitalizacji książek i roli Google.

Musimy wypracować wspólne, przede wszystkim między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, ale również z innymi krajami w tym zglobalizowanym dziś świecie, dobre instrumenty prawne, dbające o naszych autorów i o naszych wydawców. To jest kwestia naszej europejskiej literatury, naszej kultury, naszej tożsamości.

To są nasi europejscy autorzy i nasi europejscy wydawcy.

To prawo musi być stanowione przez nas wspólnie i temu tematowi musimy poświęcić najwyższą uwagę.